Doamnă președintă, domnule comisar, la nivelul Uniunii Europene, dar și la nivel mondial, ne confruntăm cu o majoritate covârșitoare a sistemelor de propulsie ale autovehiculelor prin ardere internă, sisteme care utilizează combustibili convenționali. Din urma arderilor acestora rezultă apariția emulsiilor poluante, care au au un efect nociv asupra populației, a mediului înconjurător și amplifică efectul de seră, ceea ce sporește încălzirea globală. Familia europeană trebuie să aibă o poziție defensivă asupra poluării masive, să adopte diferite mecanisme prin care să mărească utilizarea de energii alternative. Problema se resimte și la nivel industrial, unde este nevoie de transporturi de mărfuri bazate pe combustibili alternativi.

Aceste mișcări vor da naștere unui mediu sănătos și vor spori competitivitatea în toate sectoarele, pentru a găsi cele mai bune soluții. Avem nevoie de o politică ambițioasă și realistă, dacă ne dorim infrastructuri potrivite pentru combustibilii alternativi. Să privim asupra viitorului orașe și țări mai curate, un aer mai sănătos și respirabil, resurse petroliere protejate și, ceea ce consider cel mai important pentru viața fiecărui locuitor, culturi agricole mult mai sănătoase.